D'abord, nous avons besoin d'une PAC plus solidaire, d'une politique agricole plus juste, d'une politique agricole plus verte, parce que cette politique agricole est payée par les contributions financières de tous les citoyens européens. Les paysans, aujourd'hui, doivent leur soutien au soutien des citoyens européens.

C'est donc une tromperie. Il y a un certain nombre d'avancées et, pour cela, je salue le travail que nous avons fait avec mon collègue, Michel Dantin. Mais aujourd'hui, il faut que le Parlement se ressaisisse et c'est tout l'enjeu du vote de demain, par rapport à ce qu'attendent les citoyens. On a voulu avancer de manière cohérente, des amendements ont été proposés plus de 500. Vendredi, avec un règlement de ce Parlement, on a tenté d'empêcher que ces amendements puissent aboutir en séance plénière. Grâce à la mobilisation de tous les groupes parlementaires, les amendements vont être présentés. Ce qui est une bonne chose.

Or, la proposition de rotation des cultures, qui est plus ambitieuse que la diversification, ne sera votée que plus tard, si elle est votée. Cet amendement est proposé par des députés de différents groupes et c'est cette proposition qui doit être votée en premier lieu, en fonction des règles. Je demande donc très clairement que la liste des votes soit corrigée dans les délais les plus brefs pour que le règlement du Parlement soit respecté.